Monsieur le Président, j'ai simplement une question d'ordre politique. Ce rapport plaide pour plus d'intégration européenne et plus de fédéralisme.

Moscovici, pour créer un super ministre européen des finances, de manière à pouvoir, une fois de plus, aller au delà de la souveraineté des États?